Tele van a sajtó, és itt, a vitában is állandóan elhangzott, hogy Görögország milyen komoly támogatást kapott az Európai Uniótól. Mi történt ezzel a támogatással? Hogy sikerült fölhasználni eddig? Hogy állunk?